Mon groupe a demandé un débat aujourd'hui, parce que les ONG, le HCR, le Conseil de l'Europe ont mis en cause, sur la base des témoignages recueillis sur place, le comportement des garde côtes grecs dans une opération de refoulement collectif vers la Turquie et non de sauvetage. Au moment où la Grèce assure la présidence de l'Union, cette mise en cause nous paraît insupportable et les responsabilités doivent effectivement être clairement établies. Si les problèmes augmentent depuis 2012, c'est parce que la Grèce a fermé ses frontières terrestres.

Ce nouveau drame démontre, si besoin est, l'urgence d'adopter a minima le texte sur le sauvetage en mer, et ce avant la fin de cette législature. Quarante cinq mille personnes sont arrivées sur les côtes européennes en